Nízkoemisné zóny sa osvedčili a preukázateľne prinášajú pre obyvateľov miest viaceré prínosy týkajúce sa ich zdravia, napríklad aj v podobe nižšieho výskytu respiračných ochorení či znižovania úmrtnosti.

Žiaľ, problém s vysoko znečisťujúcimi autami riešia len čiastočne, a to tým, že ich de facto vytláčajú do iných mestských oblastí. Zároveň znamenajú pre konkrétne mestá vyššie náklady v podobe výraznejšej podpory verejnej, pešej a cyklistickej dopravy či budovania záchytných parkovísk a celkovej regulácie parkovacej politiky.